Consider oportună inițiativa de revizuire a directivei și înlocuirea ei cu o propunere de regulament din partea Comisiei. În acest mod se vor înlătura impreciziile și inconsistențele de ordin legal și se vor evita diferențele dintre transpunerile în legislația națională. În condițiile în care experiența la nivel european a demonstrat că abordarea de tip ingredient cu ingredient nu este nici viabilă, nici suficientă, sunt de părere că responsabilizarea sporită a producătorilor și controlul riguros al pieței interne reprezintă prioritățile noastre. Folosirea nanomaterialelor e o soluție cu perspective în acest domeniu, cu mențiunea ca acestea să fie evaluate și declarate sigure de Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor, în timp ce utilizarea de metode alternative reprezintă o inițiativă ce trebuie susținută în continuare. Cred că implicarea Comitetului la care am făcut referire este esențială, în ceea ce privește folosirea substanțelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice, pentru a verifica utilizarea acestora în fabricarea de produse cosmetice. Pentru o implementare eficientă a acestui regulament, consider că este necesar ca statele membre să realizeze controale adecvate și, în caz de neconformitate, să prezinte periodic un raport Comisiei.